Odhalenie rozsiahleho prania špinavých peňazí spoločnosťou Liberty Reserve z Kostariky, ktorá za využitia komplexného internetového systému prostredníctvom virtuálnych mien očistila a dala do obehu šesť miliárd dolárov získaných z podvodov s platobnými kartami, Ponziho schém či detskej pornografie, nám ukázalo, ako efektívne a pohotovo dokáže organizovaný zločin využívať všetky vymoženosti dnešnej techniky. Táto banka prvého výberu podsvetia od roku 2006 vykonala viac ako päťdesiatpäť miliónov transakcií a mala po celom svete asi milión klientov, z ktorých približne 20 bolo zo Spojených štátov amerických. Naše úsilie o zlepšenie medzinárodnej spolupráce v boji proti organizovanej trestnej činnosti je preto odôvodnené a v záujme ochrany čestných ľudí musíme byť, myslím si, v tejto oblasti ešte oveľa aktívnejší.